De misdadigers die kindsoldaten de armen en benen van onschuldige burgers lieten afhakken, moeten worden gestraft en geen kans krijgen om hun misdaden te herhalen. Het ziet ernaar uit dat de poging om tussen 2000 en 2010 deze bestraffing te regelen, gaat mislukken.

Eventuele veroordeelden kunnen binnen Sierra Leone niet duurzaam worden opgesloten. De vraag is nu wat wij nog kunnen bijdragen aan een betere uitkomst.

Terecht vestigt de resolutie de aandacht op die mogelijkheden. Deze uitspraak moet snel leiden tot maatregelen, want anders is het te laat.